En Irak, au Liban, et même en Palestine, où les chrétiens quittent ce qu'ils nomment la terre sainte, épuisés par les humiliations causées par l'occupation israélienne. Je me félicite que notre résolution sur la liberté de religion en donne une définition large et rappelle les fondamentaux le droit de croire et de ne pas croire, le droit de choisir sa religion sans être discriminé. Alors que notre texte mentionne, à raison, les récents agressions et assassinats commis de par le monde, nous devons aussi admettre que, dans certains pays européens, le respect de cette liberté de religion est mis en péril. Des actes d'intolérance sont souvent constatés profanations de cimetières juifs et musulmans, propos islamophobes ou antisémites. L'interdiction de construire des minarets votée en Suisse, par exemple, ou la montée de partis extrémistes tenant un discours intolérant à l'égard de certaines communautés, nous montrent que le combat pour le respect de la laïcité doit être une priorité en Europe. Les réfugiés, les demandeurs d'asile, les migrants ou encore les minorités ethniques et religieuses sont confrontés à une inquiétante augmentation des violations des droits universels fondamentaux. L'Europe se doit d'être exemplaire en termes de tolérance et de dialogue intercommunautaire. Si les chrétiens d'Orient sont de plus en plus suspectés de représenter les intérêts et les causes de l'Occident, les musulmans d'Europe sont associés à l'islamisme radical et au terrorisme. Je me permettrai s'il vous plaît de lire deux vers du poète Louis Aragon Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat.